Lep pozdrav vsem, še posebej predsedniku vlade, na katerega naslavljam vprašanje glede množičnih nezakonitih prehodov hrvaško-slovenske schengenske meje. kaj pravi uradna statistika ? Število nezakonitih prehodov meje se je lani glede na leto dva sedemnajst povečalo za štirikrat. Letos, glede na primerljivo obdobje lani, več kot podvojilo , kar pomeni, da se je v zadnjih dveh letih število nezakonitih prehodov hrvaško-slovenske meje povečalo za več kot osemkrat . Statistika zadnjih desetih dni je še bolj neugodna . Gre tudi za donosno trgovino z ljudmi, saj je policija lani obravnavala sto sedemindevetdeset organizatorjev, letos pa že skoraj sto. Zakon o nadzoru državne meje v drugem členu pravi, da se nadzor meje med drugim opravlja zato, da se preprečujejo nedovoljene migracije in zagotavlja varnost ljudi, premoženja in okolja. Nezakonitih prehodov schengenske meje torej ne bi smelo biti, sploh ne množičnih. Vlada je dolžna spoštovati zakon in ustavo ter sprejeti ukrepe za zaščito meje, ljudi in njihovega premoženja. Zakon je torej množično kršen in množično je kršen tudi Zakon o mednarodni zaščiti. O tem govorijo podatki . Lani se je dva tisoč osemsto petinsedemdeset migrantov sklicevalo na mednarodno zaščito, na azil, odobreni sta bili samo sto dve vlogi . Torej tri cele pet odstotka tistih, ki so se na mednarodno zaščito sklicevali oziroma odstotek vseh, ki so nezakonito prečkali mejo. Letos je bilo teh sklicevanj na mednarodno zaščito že tisoč sto enajst. Odobrenih pa samo šestindvajset. Da gre res za množično zlorabo azilne zakonodaje, govori podatek, da je bilo leta dva tisoč petnajst, ko je Slovenijo prečkalo skoraj pol milijona migrantov, teh vlog samo dvesto sedeminsedemdeset, odobrenih pa samo šestinštirideset. Zaradi porasta nezakonitih prehodov in neučinkovitega varovanja schengenske meje, se je varnostna situacija na območjih vzdolž šesto sedemdeset kilometrov te meje med Hrvaško in Slovenijo zelo poslabšala. Ljudje se počutijo ogrožene, še posebej po zadnjem dogodku, ko je skupina štirih nezakonitih migrantov ugrabila osemdesetletnika, ga zvezala in šest ur držala zaprtega v prtljažniku avtomobila, izpustila pa ga je šele ob meji z Italijo. Ljudje na območjih ob schengenski meji kličejo vlado in predsednika vlade na pomoč. In ga sprašujejo, kar ga sprašujem tudi sam , zakaj ste, predsednik vlade, gluhi za klic pomoči ljudi op hrvaško-slovenski schengenski meji? Zakaj jim ne želite pomagati, Marjan Šarec, predsednik vlade. Zakaj vaša vlada ne sprejme ukrepov za učinkovito zavarovanje meje med Hrvaško in Slovenijo, ki bi fizično preprečili množične nezakonite prehode in zavarovali ljudi ter premoženje? Hvala, gospod poslanec. Gospod predsednik vlade, beseda je vaša.